Već sam isticao u ovoj dvorani susret Vučića i Rame u Beogradu i Tirani kao hrabar potez obojice političara i to je pokazatelj da se želi postići nova kvaliteta na Balkanu.

Albanija, ako želi postati članica Europske unije, mora ispuniti apsolutno sve uvjete.

Međutim, ja želim prije svega istaknuti ono što je već opće poznato, a to je vladavina prava, korupcija na raznim nivoima i organizirani kriminal. To su opasnosti za Europu i to treba posebno istaknuti.